Auch in Europa brauchen wir mehr Finanzmarktaufsicht. Dass in der Vergangenheit Chancen verpasst wurden, hat uns die Wirtschafts und Finanzkrise ja so eindrücklich und schmerzhaft vor Augen geführt. Die europäischen Aufsichtsbehörden müssen mit umfassenden Kompetenzen ausgestattet werden, sie dürfen nicht zu leeren Hülsen verkommen, die den Marktentwicklungen passiv hinterher schauen. Gerade bei Finanzinstituten, die grenzüberschreitend tätig sind, muss es eine zentrale Instanz geben, die die nationalen Aufsichtskompetenzen im entscheidenden Moment bündelt und schnell und gezielt eingreifen kann. Direkte Durchgriffsrechte bei Differenzen zwischen nationalen Behörden in Notfallsituationen wie auch bei Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht sind unabdingbar. Der Rat muss das Europäische Parlament endlich als gleichberechtigten Gesetzgeber akzeptieren. An der Vorleistung der verantwortlichen Abgeordneten hat es sicherlich nicht gefehlt. Es fanden zahlreiche Gespräche statt, es wurde hier im Parlament zügig und zielgerichtet gearbeitet.

Ein Verweis auf die Fußballweltmeisterschaft bietet sich in diesen Tagen an Der Ball liegt jetzt in der Hälfte des Rates.